Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani, ostali predstavnici ministrstva, spoštovane poslanke, spoštovani, poslanci. Dovolite mi, da tudi jaz uvodoma nekoliko zlorabim to mesto, namreč nesprejemljivo je to, kar govori, gospod Lisec v stališču, ko bi mogel predstavljati stališče poslanske skupine, da deli, otroke na vaše in naše, na tiste, ki so morda slovenskega rodu ali pa katerega drugega. To je resnično nesprejemljivo in ne sodi za moje pojme v ta hram demokracije. Tudi zavajanje, da ni bilo narejenega na področju družinske politike nič, ne drži, je laž, namreč v prejšnjem mandatu je bila sprejeta resolucija o družinski politiki, ki je sprejela mnogo, pomembnih ukrepov na področju skrbi za otroke in na vsak način je naloga te vlade, da začne to čim prej izvajati in implementirati. In prosim, ne zavajajte. Sedaj pa prihajam na stališče glede predlaganega zakona. Predlagatelji, poslanke in poslanci Nove Slovenije, so se odločili, da v zakonodajni postopek ponovno vložijo predlog zakona, ki spreminja dvaintrideseti člen zakona o vrtcih. Sprememba se nanaša na novo ureditev višine plačila staršev, in sicer na način, da se ponovno uvede nižja cena vrtca za prvega otroka ter brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke, ki so hkrati vpisani v vrtec. Gre torej za bolj ali manj identičen zakon, kot so ga v zakonodajni postopek vložili leta dva sedemnajst. Uporabo zakona pa odmikajo na prvi januar dva dvajset z razlago, da je potrebna priprava za prilagoditev izvajanja zakona. Naj kar v uvodnem, delu napovem, da Socialni demokrati predloga sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, ne bomo podprli. Pa ne zato, ker bi bil ker bi kategorično zavračali takšno idejo, ampak zato, ker gre že v začetku mandata za všečen zakon. Predlog zakona nima nikakršne veze z iskreno namero reševanja demografskega problema, kot to navajajo predlagatelji, temveč se zdi, da poskušajo koalicijo ujeti v past nekih dogem, ki so same sebi kontradiktorne, škodljive in finančno nevzdržne. Taisti predlagatelji neumorno razlagajo, kako je ta država davčno preobremenjena, kako na ta račun ni novih delovnih mest, kako moramo razbremeniti bruto plače, da bodo ljudje dobili več v denarnico, in preprosto od večje potrošnje bo treba, bo več priliva v davčno blagajno. Ta preprostost ekonomske razlage je, milo rečeno, zavajanje, ki smo ga v primeru Bajukove davčne reforme plačali s položnico sedemsto milijonov evrov. Predstavljajte si, da se malo tega populizma poslužim tudi sam. Koliko položnic za vrtec bi se lahko plačalo iz tega naslova? Dalje. Predlagatelji imajo vedno veliko za povedati, kako je javnim službam treba dati protiutež, konkurenčnost, in potemtakem se njihov predlog zdi sicer logičen. Finančno obremeniti javne vrtce, jih oslabiti, potem pa verjetno skozi zadnja vrata pripeljati privat, zasebno, kar je sveta mantra predlagatelja. Pravijo tudi, da samo konkurenčno zasebno daje prave rezultate in tako dalje. Na to škodljivo in ekonomsko nevzdržno logiko ne gre in ne moremo pristati. Razlogi, ki jih navajajo, da se bodo na ta način reševali demografski izzivi, so seveda neutemeljeni, če na drugi strani to za javno mrežo vrtcev pomeni velik finančni pritisk, ki ima lahko ob sinergiji davčnih odpustkov z druge strani negativne posledice. Naj spomnim, da so predlagatelji te novele zakona ob koncu mandata dva osem skupaj z ostalimi člani takratne koalicije pripravili predlog zakona o vrtcih, ki je starše drugega in nadaljnjih otrok v vrtcu oprostil plačila programa. Socialni demokrati smo takrat predlog podprli, ker smo verjeli, da gre za iskreno namero razbremeniti starše, in si morda tudi iz tega naslova obetati bolj prijazno družinsko politiko. Ta iluzija ni dolgo trajala. Z zloglasnim ZUJF-om in drugimi protikriznimi ukrepi so bile brez milosti vzete številne pridobljene pravice in tudi takrat, v času ZUJF-a, spoštovani, smo se že spogledovali z demografskim problemom. Za nameček pa tudi v tem sklicu kolegi iz NSi opozarjajo na fiskalno pravilo, na prihajajočo krizo. Nas opominjajo, da je treba varčevati za tiste hude čase. Seveda so iz tega izvzeti davčni odpustki najbogatejših, ki naj bi po njihovem mnenju Sloveniji omogočili razvojni preboj. Sprašujem vas, spoštovani predlagatelji, bi podprli večjo obdavčitev kapitala, dobička in nepremičnin tistih najbogatejših? In še povzetek včerajšnje izjave iz e, iz STA ob stotih dnevih Šarčeve vlade. Citiram: "Po besedah vodje poslanske skupine NSi, Jožefa Horvata, se po stotih dneh vidi, da je vlada zelo radodarna. Denar deli, še preden je bil ustvarjen, hkrati pa po njegovih besedah ni jasno, ali vlada razmišlja o razvojnem preboju, saj bi v luči priprave na morebitno recesijo morali stimulirati gospodarske družbe, da bi večji del dobička vlagale v tehnološke in kadrovske resurse." Konec citata. Naj še enkrat ponovim izjavo vodje NSi: "Vlada deli denar, še preden je bil ustvarjen." Nekonsistentnost NSi se torej nadaljuje brez slabe vesti. Spoštovane in spoštovani, Socialni demokrati menimo, da je predšolska vzgoja na Slovenskem kakovostna in široko dostopna. Zavedamo se, da je v najzgodnejšem obdobju otroštva treba spodbuditi vključevanje otrok v vrtce in to ne glede na socialni položaj staršev. Še več, naša podpora gre tistim, ki še posebej poudarjajo in zagovarjajo, kako je za otroke iz manj spodbudnih družinskih okolij pomemben prav vstop v tem prvem razvojnem obdobju. Vključitev pomembno prispeva h govornemu napredku, izboljšanju socialne vključenosti z vrstniki, otroke se ustrezno pripravi za nadaljnje šolanje in kasnejšo poklicno pot. Prav zaradi tega je, spoštovane kolegice in kolegi, naša želja, da se iz danes cirka osemdeset procentov vključenosti otrok v vrtce postopno poveča in se približa številki sto procentov. Ob tem bo seveda treba zagotoviti prostore, ki se bo, kjer se bodo otroci v tem prvem razvojnem obdobju razvijali, času in prostoru ustrezno. Zagotoviti bo treba sredstva pa ne le za prostore, ampak tudi za ustrezno plačilo strokovnega kadra v vrtcih, kot tudi za subvencioniranje plačila staršev. Naš cilj pa je, da se ob celoviti ureditvi v nekem doglednem času seveda uredi tudi brezplačni vrtec. Brezplačni vrtec za vse. Vendar se zavedamo, da to ne gre čez noč. Demografski problem Slovenije se žal ne rešuje na takšen način, kot so si zamislili v NSi. Treba se bo ukvarjati s stanovanjsko politiko, mimogrede Slovenija tako rekoč nima stanovanjske politike, vse je bolj kot ne prepuščeno trgu, kark bib je vam zagotovo všeč, ja. Politiko zaposlovanja, politiko plač, dolgotrajno oskrbo in tudi družinsko politiko. Ja, celoviteje, kot le dati neko zakonsko zavezo, ki se zamika tja v leto dva dvajset, medtem pa se ob nekih drugačnih razmerah tako pridobljene pravice z lahkoto odvzame. Skratka, Socialni demokrati teh sprememb zakona žal ne moremo podpreti. Hvala lepa.